Táto doktrína zaručuje dodržiavanie základných práv v rámci svojich kompetencií a zaručuje rovnováhu medzi rovnosťou príležitostí a dodržiavaním ľudských práv. Veľké nebezpečenstvo prijatej správy vidím aj v tom, že zavádza pojmy homofóbia a sexuálna identita, ktoré nie sú definované v žiadnom medzinárodne záväznom dokumente v oblasti ľudských práv.